au cours des derniers jours et semaines, à se plier au verdict de la Commission et à intervenir dans le cadre d'une procédure d'infraction. C'est cela qui est objectivement en jeu, et pas grand chose d'autre.

Pourquoi? Pour l'une ou l'autre nomination qui serait éventuellement politique à la Banque centrale. Est ce que cela correspond à une violation massive des droits de l'homme de l'ensemble de la population hongroise? Est ce qu'une nomination, le cas échéant trop politique du responsable de la protection des données équivaut à la violation des droits de l'homme de millions de Hongrois?